Že jde o závažný celosvětový problém, dokazují statistiky Světové zdravotnické organizace.

Evropská unie je v oblasti dopravní bezpečnosti světovým lídrem, a to přesto, že našeho cíle padesátiprocentního snížení počtu úmrtí z dopravních nehod do roku 2020 oproti roku 2010 zřejmě dosaženo nebude a stále jsme od vize nula příliš daleko.

Evropská komise za několik dní představí nový rámec pro bezpečnost silničního provozu na příští dekádu.